getan hat? Warum gehen nicht einige Länder voraus? Andere können sich dann später anschließen. Eines will ich auch sagen Wir brauchen legale Wege der Einwanderung.